samoživitelů představují matky, což je velmi alarmující. Podporuji proto hlavně politiky, které takovýmto ženám umožní pracovat, a tudíž skloubit zaměstnání s péčí o dítě. Za klíčové proto považuji flexibilní pracovní příležitosti, jako je práce na částečný úvazek či práce z domova. Vedle toho je také nutné poskytnout dostatečnou infrastrukturu v péči o dítě, která by matkám samoživitelkám umožnila chodit do práce. Z vlastních zkušeností v komunální politice vím, že je nutné matkám samoživitelkám a jejich dětem zabezpečit dobrou existenci pomocí různých podpůrných politik. Tato zpráva za níž děkuji paní zpravodajce, a myslím si, že odvedla vynikající práci vytyčuje hlavní problémy matek samoživitelek a zaměřuje se na správné cíle. Otázkou však zůstává pro mě jakožto členku skupiny Evropských konzervativců a reformistů, zda jmenované politické instrumenty v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, systémů sociálního zabezpečení atd. by měly být v kompetenci Evropské unie.